sé fram komin það er auðvitað gríðarlega mikilvægt á þeim krossgötum sem við nú stöndum að eigendastefna af hálfu ríkisins í fjármálafyrirtækjum liggi fyrir og sé skýr og sérstakt fagnaðarefni að hæstvirtur ráðherra skuli leggja hana fram hér í drögum og gefa kost hér á umræðu í þinginu og umfjöllun í þingnefndum um hana áður en lengra er haldið í vinnunni vegna þess að það er auðvitað eins og kom fram máli háttvirts síðasta þingmanns mikilvægt um stefnumörkun að hún ekki bara komi upp af gólfinu og í gegnum fyrirtækin auðvitað það en auðvitað líka að það sé um það haft sem allra víðtækast samráð í samfélaginu og sem flestir aðilar kallaðir að því borði til þess að lýsa sínum sjónarmiðum til málanna það er auðvitað liðin tíð sú bábilja að ríkið megi ekki eiga neitt og sú stefna sem hér er fram sett endurspeglar auðvitað að sumu leyti þá breyttu stöðu og minnir okkur á að það er mikilvægt fyrir ríkið að setja fram eigendastefnu ekki aðeins gagnvart bönkunum heldur þeirri margvíslegu starfsemi sem fram fer á þess vegum og ég held að sá grunnur sem hér er fram lagður geti auðvitað nýst í stefnumörkun gagnvart annarri starfsemi á vegum ríkisins þar eru til að mynda þættir eins og þeir sem snúa að starfsmönnum fjármálafyrirtækja ríkisins og ég bið nú háttvirtir þingmenn um að láta af umfjöllun um starfsmenn ríkisfyrirtækja þannig að þeir séu hratið svo að ég vitni bara orðrétt í háttvirtri síðasta þing mann að þeir séu hratið vegna þess að góða starfsfólkið sé alltaf keypt úr ríkisfyrirtækjunum yfir einkafyrirtæki ég held að meðal annars í fjármálageiranum sýni það sig nú að það sé ekki endilega samræmi á milli launa manna eða hvort þeir hafi verið í einkafyrirtækjum eða ríkisfyrirtækjum í fjármálageiranum þegar farsæld þeirra á því sviði er skoðuð og að margur lágt launaður ríkisstarfsmaðurinn hafi skilað ólíkt betra starfi í íslenska fjármálageiranum en hálaunaðir menn í einkageiranum þannig að alhæfingar af þessu tagi held ég að séu ekki við hæfi í þessari umræðu ég held hins vegar að þetta hér sé auðvitað einmitt það málefni sem við eigum að vera að ræða á alþingi það er gríðarlega brýnt að endurreisn banka og fjármálakerfisins í landinu takist vel og að hún vinnist sem allra allra skjótast vegna þess að þetta kerfi er auðvitað æðakerfi efnahagslíkamann það að þar séu ákvarðanir skjótar og skilvirkar og uppbygging takist vel það mun ráða svo gríðarlega miklu um það hvort og að hve miklu leyti tekst að forða illa skuldsettum atvinnufyrirtækjum og illa skuldsettum heimilum frá því að brotlenda og þeim mun fyrr sem við náum landi í þessum leiðangri þeim mun betra það eru auðvitað gríðarlega ánægjulegar fréttir sem koma núna úr uppgjöri á gömlu bönkunum að það geti

yfir og ríkið og þjóðin sitji upp með það altjón af þeirri einkavæðingu ásamt með þeim icesave samningi sem hér hefur verið ræddur í allnokkrar vikur og minnir okkur auðvitað á það að þær samningaviðræður sem þingið hefur átt í við sjálft sig um icesave samningana þurfa auðvitað að fara að fá niðurstöðu vegna þess að gerð þeirra samninga er auðvitað ein af forsendunum fyrir þessari endurreisn sem hér er verið að vinna að forsenda þess að landið hafi aðgang að alþjóðlegum fjármálamörkuðum forsenda þess að erlendir kröfuhafar komi hér að nýrri bankastarfsemi í landinu þegar haft er í huga hversu gríðarlega mikilvægt það er að þessi kjarni í efnahagsstarfseminni fjármálastarfsemin sjálf komist aftur í samband við heiminn við lánsfjármarkaði og geti spýtt blóði út í efnahagslíkamann geti endurfjármagnað atvinnufyrirtækin hér geti fjármagnað hér verkefni til uppbyggingar á störfum fyrir þá tuttugu þúsund íslendinga nærfellt sem nú ganga atvinnulausir þá er það auðvitað okkur áminning

spurning þegar nú standa vonir til þess að tveir af þessum þremur bönkum gætu orðið í eigu kröfuhafa hvort það sé þá ekki

þyrfti að hafa umsjón með auðvitað er það ekki svo fyrir utan landsbankann er minnihlutahlutur í þessum tveimur bönkum og síðan hlutir í sparisjóðunum og við eigum auðvitað talsvert langt eftir í land í þessum leiðangri að draga ríkið út af fjármálamarkaðnum vegna þess að auðvitað fer best á því að það séu einkaaðilar og kraftur þeirra sem er nýttur til þess að reka fjármálakerfið í landinu og auðvitað er það fyrir öllum þorra manna markmiðið hið endanlega í þessum leiðangri það er hins vegar algerlega augljóst að það er nokkuð langt þangað til við stöndum frammi fyrir því og þess vegna þarf til skemmri tíma að koma á fót þeirri bankasýslu og því skipulagi sem gerð er grein fyrir hér í þessari stefnu til þess að halda utan um þennan leiðangur og halda þessum leiðangri armslengd frá pólitík vegna þess að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að pólitíkin blandist ekki saman við viðskiptin og þær áherslur sem lagðar eru í stefnunni meðal annars á það að þeir sem eru að starfa í fjármálafyrirtækjum á vegum ríkisins séu ekki að leita til stjórnmálanna um ákvarðanir í einstökum atriðum heldur starfi sú stofnun sem sett er upp eftir góðum stjórnsýsluháttum og menn leiti þangað um ákvarðanir það er auðvitað gríðarlega mikilvægt það verður auðvitað líka að hafa í huga að það er ekki bara pólitíkin

vegna þess að fjármálakerfið á íslandi er að mestu fjármagnað í dag með innstæðum á bönkunum á þeim innstæðum er full og ótakmörkuð ríkisábyrgð og þar af leiðandi er einkavæðing þessarar starfsemi einkavæðing með fullri